513 milionów obywateli i obywatelek Unii Europejskiej po raz kolejny z niecierpliwością czeka na nowy budżet unijny i po raz kolejny liczy na to, że wartości Unii Europejskiej, o których mówił mój przedmówca, ale także pewne zasady, co do których się umówiliśmy, będą zrealizowane. Że my politycy, którzy decydują o przyszłości Unii Europejskiej, będziemy trzymać się naszych priorytetów. Po raz kolejny niestety zostaną zawiedzeni. Po raz kolejny priorytety, które wybraliśmy, wartości, których mieliśmy bronić, niestety nie zostaną zrealizowane. Z przykrością stwierdzam, że w tym budżecie po raz kolejny zabraknie nam pieniędzy na walkę z katastrofą klimatyczną nie zmianami, ale katastrofą klimatyczną. W Polsce, kraju, który reprezentuję, każdego roku z powodu katastrofy klimatycznej umiera 45 tysięcy ludzi. To tak, jakby każdego roku w Unii Europejskiej znikało miasto średniej wielkości. Po raz kolejny w tym budżecie zabraknie pieniędzy na wyrównywanie szans dla młodych ludzi.

Jak ktoś pyta, skąd biorą się radykalizmy, to właśnie z takich zaniechań.